Zemke, ont rappelé justement les risques considérables que peuvent faire courir des banques importantes à nos économies et à nos sociétés. Pour autant, et malheureusement, les risques peuvent aussi se matérialiser dans des banques qui sont plus petites, et pas seulement dans les plus grandes, dans des banques universelles, comme dans des banques spécialisées, d'où l'importance de présenter des mesures pour traiter une par une les causes de risque je dis bien une par une et ainsi, comme l'a dit M.

Je ne partage pas l'analyse de Syed Kamall concernant le fait que nous n'aurions pas traité si je l'ai bien compris la principale cause de la crise ou que nous n'aurions pas traité les facteurs les plus importants.

La mesure structurelle que nous préparons, et qui va être éclairée par votre rapport, Madame McCarthy, est une de ces mesures.

Voilà pourquoi nous devons bien les calibrer et en mesurer l'impact

Nous devons aussi veiller à ce que les banques puissent continuer ou refaire le travail qui est le leur, c'est à dire prêter de l'argent à l'économie, en particulier aux PME, comme l'a dit Mme Miranda, plutôt que de se livrer à des activités spéculatives, comme l'ont dit, justement, M.

Dorfmann, que beaucoup de ces banques sont des banques régionales, qui prêtent aux PME dans les territoires. Voilà, Mesdames et Messieurs les députés, nous travaillons maintenant sur notre texte.

Gauzès a justement dit que ce texte avait une valeur ajoutée parce qu'il aura la possibilité de créer un cadre européen, plutôt qu'une addition ou une juxtaposition de lois nationales et, en ce sens, il va conforter le marché intérieur.

Pallone que nous allons bien calibrer toutes ces mesures. Encore une fois, je remercie Mme McCarthy de son éclairage et de son rapport, qui va nous aider à bien faire notre travail d'ici le mois d'octobre.